sarà una reale uguaglianza solo quando si potrà conquistarsela grazie al merito dimostrato sul campo e non grazie a una quota di genere imposta a priori, merito e competenze che noi donne abbiamo e vorrei rassicurare il collega che ha parlato prima mi dispiace per lui ma è dimostrato dai dati che le donne laureate sono in percentuale

Oggi, quindi, mi chiedo e chiedo alla Presidenza rumena quali misure intende intraprendere per sbloccare finalmente questa fase di stallo?